Úvodom by som chcel povedať, že správy o Chorvátsku a Macedónsku považujem za dobré, pripravené, a myslím si, že treba oceniť činnosť spravodajcov a podporiť prijatie týchto správ.

Administratíva Turecka navonok deklaruje úsilie o zmenu, na druhej strane v reálnom živote spoločnosti sa toho veľa nemení.

Som presvedčený, že tento proces civilizačného zbližovania bude komplikovaný a zdĺhavý a nebude jednoduchý ani pre nás, ani pre tureckú spoločnosť. Preto si myslím, že v tomto prípade sa musíme obrniť trpezlivosťou, musíme byť pripravení na dlhé rokovania, ale pri týchto rokovaniach musíme sa správať korektne, čestne, o všetkých problémoch otvorene hovoriť. Je to v záujme tak nás, ako aj tureckého ľudu, a keď sa tento problém podarí vysporiadať a doviesť do úspešného konca, bude to úspechom tak Európy, ako aj Turecka.